Vous n'êtes pas sans savoir que la réforme de l'OCM du sucre date de novembre 2005, et que cette réforme visait à accroître la compétitivité du secteur sucrier européen.

Parallèlement, les capacités de raffinage ont, elles, augmenté de plus de 1,5 million de tonnes dans l'Union européenne à vingt sept et les raffineurs dits traditionnels ont décidé d'accroître leurs capacités de 1,15 million de tonnes au cours de ces cinq dernières années.

menacé pour nos consommateurs. La réforme de 2005 est très claire c'est uniquement dans ce cas que la Commission est autorisée à prendre des mesures.

Le recours à ces mesures s'est fait de façon équilibrée, tant en volume qu'en conditions.

Il est vrai que certains raffineurs se plaignent d'une disponibilité insuffisante de sucre, et certains parmi vous se posent aussi cette question.

Premier constat cette vision n'est pas unanimement partagée par les raffineurs européens. Deuxième constat que disent les chiffres des importations? Avant la réforme de 2005, les importations étaient de 2,3 millions de tonnes.

Donc, dire qu'il y a moins de sucre importé et que, pour cela, certaines sociétés auraient des difficultés ne correspond pas à la réalité. Quel est alors le vrai problème? Une analyse plus fine de la situation par État membre et par société de raffinage montre que le secteur du raffinage en Europe est entré dans l'économie de marché et a été soumis à la concurrence, comme cela a été voulu par la réforme de 2005. La compétition entre raffineurs aujourd'hui

Certains États membres et certains raffineurs ont augmenté leurs capacités de raffinage en sécurisant leur approvisionnement dans les pays tiers. Pour d'autres raffineurs, on constate que le volume d'approvisionnement décroît depuis la réforme, alors que les importations totales européennes croissent. Il s'agit donc d'un pur problème de stratégie commerciale d'entreprises privées. Mesdames et Messieurs, le secteur du raffinage européen est entré dans l'économie de marché du fait de la réforme de 2005, après une période de transition qui a pris fin en 2009. Cette orientation vers plus de marché a été voulue, et nous ne pouvons donc pas revenir en arrière. La Commission a pour mission d'assurer l'équilibre du marché européen du sucre. Les importations de sucre ont augmenté très fortement depuis 2006. Elles ont atteint un niveau historique de 4 millions de tonnes en 2011. Les importations de pays ACP ont aussi suivi cette tendance. Si les pays ACP décident d'exporter dans l'Union européenne du sucre raffiné chez eux, nous devons non seulement l'accepter, mais reconnaître que cela contribue au développement de leur économie. Les difficultés dont un nombre réduit de sociétés de raffinage font état ne sont pas liées à un manque de sucre. Elles sont liées à une plus forte concurrence entre raffineurs européens, avec une forte augmentation des capacités de production des raffineurs. Cela explique que certaines usines ne fonctionnent pas à plein régime. Le principal objectif de la réforme du sucre était d'accroître, sur une base durable, la compétitivité et l'orientation de l'industrie sucrière de l'Union européenne vers le marché. L'Union européenne est devenue un importateur net de sucre, alors qu'elle était auparavant un important exportateur net.

Le régime actuel du marché du sucre est valable jusqu'au 30 septembre 2015. En octobre 2011, la Commission a présenté sa proposition pour le fonctionnement futur du régime sucrier dans l'Union européenne, qui prévoit l'abolition des quotas de production. Ceci est actuellement en discussion avec le Parlement et les autres institutions européennes. Je voudrais, au nom de mon collègue Cioloș, vous inviter à prendre une part active à ce débat sur la PAC post 2013 et l'avenir du système des quotas.